Wären Sie denn so freundlich, die Kritik, die Sie Herrn Zapatero vorgetragen haben, auch der Frau Bundeskanzlerin Merkel in dieser Form vorzutragen. Das wäre ja ein Beitrag zur inneren Kohärenz Ihrer Argumentation.